hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem. Dopolnjen predlog proračuna velja za leto dva dvajset in dva enaindvajset, in sicer Žička kartuzija bila ustanovljena v dvanajstem stoletju kot prva zunaj matičnih dežel Francije in Italije, prva v Srednji Evropi in prva od štirih na Slovenskem. Sčasoma je postala evropski kulturni in politični center na naših tleh. V štirinajstem stoletju se je samostan ponašal s knjižnico, ki je štela preko dva tisoč knjig in bila manjša le vatikanske. Kartuzijani so se med drugimi ukvarjali tudi z naravnim zdravilstvom, lekarništvom, vinogradništvom, mlinarstvom, opekarstvom, steklarstvom in podobnim. Danes na območju nekdanjega samostana žalostno samevajo le ruševine. V letu dva osemnajst je država Kartuziji priznala status kulturnega spomenika državnega pomena. Vsled tej odločitvi je nedvomno, da bi naj država v prihodnje še dodatno podprla razvojne projekte v povezavi z Žičko kartuzijo. Sredstva se namenijo za projekt delne rekonstrukcije strehe, pred rekonstrukcijo so potrebna obnovitveno- konzervatorska dela za na zidovih redovne cerkve svetega Janeza Krstnika, saj je to predpogoj za izvedbo strešne konstrukcije. Po naši oceni gre za nekaj več kot dva tisoč kvadratnih metrov obodnih zidov cerkve svetega Janeza Krstnika. Po statični sanaciji zidov bi se lahko objekt zastrešil, saj bi tako obnovljeni zidovi nosili strešno konstrukcijo s historično kritino. Omenjeni projekt je le del celote revitalizacije Žičke kartuzije. Glede na današnjo podobo in že prej opisan objekt v okviru samostana z namenom povrnitve nekdanje funkcije le-tega. Obnovitev Kartuzije bi pomenila ponovno vrnitev Slovenije v evropski kulturni prostor, zato je nujno, da se z obnovitvenimi deli začne čimprej. Hvala. Hvala, gospa poslanka. A želi še kdo razpravljati pri tem amandmaju?